En fait, le commissaire responsable a reçu les promoteurs de cette initiative, même si elle n'a pas encore été formellement approuvée.

La Commission ne peut pas décider de suspendre l'application du droit communautaire. Je vous ai déjà dit très franchement que je ne suis pas satisfait du régime des OGM en Europe.